Panie Przewodniczący! Pani minister Kozakou Marcoullis stwierdziła, że rok 2012 to krok milowy w zakresie praw człowieka. Myślę, że te dwa sprawozdania i tu gratuluję moim kolegom ich zawartości pokazują, że istotnie nastąpiła ogromna zmiana. Z jednej strony postanowienia traktatu z Lizbony, a z drugiej strony również doświadczenia wynikające z arabskiej wiosny spowodowały, że musieliśmy zbudować nowe podejście do praw człowieka i włączyć prawa człowieka w integralną synergię z innymi politykami.

Przede wszystkim lepszej harmonizacji między politykami Unii a prawami człowieka. Klauzul, które odnoszą się do praw człowieka we wszystkich umowach Unii Europejskiej. Również wzmocnienia roli społeczeństw obywatelskich z tego sektora organizacji pozarządowych. Myślę, że powołanie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokratyzacji polskiej inicjatywy bardzo będzie temu pomocne. Chcę podkreślić również ważną rolę forów społeczeństw obywatelskich. Do rangi wielkiego problemu w sprawach człowieka urosła sprawa wolności sumienia, wyznania. W wielu miejscach na świecie chrześcijanie i inne wyznania są prześladowani za to, że mają odwagę być wyznawcami religii. W sposób szczególny zwracam uwagę na rolę rzeczników praw obywatelskich. Narodowe instytucje praw człowieka mają ogromną rolę w promocji praw człowieka. Powinniśmy z tego skorzystać. Chcę również podkreślić rolę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na rzecz praw człowieka i chciałbym apelować o to, aby ta sprawa została włączona do strategii Unii Europejskiej na rzecz demokratyzacji i praw człowieka. Dzisiaj byliśmy świadkami uroczystości wręczenia nagrody Sacharowa i również faktu, iż Unia została laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.